Ich habe Ihnen dargelegt, wie ich die Geschäftsordnung sehe.

Ich vermag nicht zu erkennen, dass weitere und neue Anträge zur Geschäftsordnung da sind.